Monsieur le Président, il y a des moments historiques où trois minutes ou quatre minutes, cela vaut plus qu'une minute, non?

Van Rompuy, c'est que, jusqu'à présent, il a refusé de s'expliquer devant le Parlement européen. Je ne conçois pas une solution à la crise économique et des institutions où celui qui décide, d'une manière résolue, intelligente, intrépide, serait simplement responsable devant le Conseil européen. S'il n'y a pas une responsabilisation des institutions communautaires, Commission et Parlement, c'est un coup d'épée dans l'eau voilà le problème.

Sarkozy, pour commencer à les connaître tous les deux, ont choisi justement de renforcer M. Van Rompuy pour s'exclure de la méthode communautaire. C'est cela qui est en jeu aujourd'hui et non pas le contraire. C'est pourquoi je crois qu'il faut renforcer la Commission et que, si on n'est pas d'accord avec la présidence de M.